hvað margir aðilar eru komnir inn á þennan vettvang og hvað þetta er orðið miklu einfaldara og tæknilega hægara um vik fyrir aðila sem á annað borð geta fjármagnað slíka starfsemi að sinna þessu háskólarnir eru líka með efnahagsspár og svo framvegis ég vil aðeins mótmæla einu sem fram kom í máli háttvirts þingmanns því að mér fannst hann vera að gera lítið úr því að fjármálaráðuneytið og efnahagsdeild þess gæti unnið faglega eða ópólitískt sína vinnu það vil ég fullyrða og þekki sjálfur sem fyrrverandi fjármálaráðherra og veit að það er enn þá þannig undir stjórn núverandi fjármálaráðherra að það eru engin pólitísk afskipti höfð af því hvernig menn vinna sína spávinnu þar eða haga sínum störfum það eru reyndar mörg ár ætli það séu ekki að verða tuttugu ár síðan tekjuspáin sem fylgir fjárlagafrumvarpinu og er grunnurinn að öðrum helmingi fjárlagafrumvarpsins var flutt úr þjóðhagsstofnun gömlu yfir í fjármálaráðuneytið fjármálaráðuneytið hefur því annast þann þátt málsins mjög lengi og hefur aldrei hlotið sérstakar ákúrur fyrir það enda hefur verið stundum deilt um það hvort fjármálaráðuneytið væri líklegra til að hækka spána til að auka afgang eða draga úr halla eða að lækka tekjuspána til þess að minnka kröfur á hendur ríkissjóði þetta er nú bara þannig að þó að þetta sé formlega vistað í fjármálaráðuneytinu vinna þeir embættismenn sem á þessu bera ábyrgð störf sín af fullum heiðarleika